Frau Präsidentin, Frau Kommissarin! Ich sehe mit der Verordnung vor allem zwei Ziele erreicht, nämlich mehr Sicherheit auf der einen Seite und größere Bürgerfreundlichkeit auf der anderen Seite. Mit dem Eintragen von Fingerabdrücken und mit dem Eintragen des Bildes erreichen wir, dass die neuen Visa fälschungs und missbrauchssicher werden. Bürgerfreundlich meine ich deshalb, weil wir mit dem Vorschlag erreichen, dass es ein One stop Verfahren gibt, das heißt, dass die notwendigen Daten auf einmal aufgenommen werden.

Ich erachte es auch als bürgerfreundlicher, wenn die Wege verkürzt werden, indem man eben die Kooperation der Mitgliedstaaten fördert oder auch externe Dienstleister beauftragen kann, sofern die Datenschutzbestimmungen eingehalten werden. Und sie werden mit Garantie eingehalten! Dafür ist die notwendige Vorsorge getroffen.

Das bedaure ich!